Señora Presidenta, señor Comisario, Europa tiene que invertir el papel actual de la industria europea. El objetivo debe ser el crecimiento sostenible, crear empleo y dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad.

Dificultades las hay y muchas, porque estamos en el período de inversión más bajo de los últimos diez años en política industrial.

Hay que establecer medidas prioritarias medidas urgentes de recuperación y sostenibilidad, desde las regiones a los Estados y a Europa, y de Europa a los Estados y a las regiones más gobernanza y más coordinación, no soluciones nacionales que lo que hacen es debilitarnos, fragmentarnos. Por lo tanto, le pedimos reglas de funcionamiento para el mercado único, que se tengan en cuenta toda la cadena de valor, de materias primas y servicios de postventa, medidas transversales, concretar cuál es el modelo energético y, sobre todo, medidas muy concretas en cuanto al acceso al crédito, ¿qué va a pasar con Horizonte 2020? Y, ante todo, una súplica convenza al Consejo, a los ministros de Ciencia y a los ministros de Industria de los distintos Estados, de que la industria puede ser la solución para la crisis.